Damit dieses Rahmenabkommen auch in Kraft treten kann, fordern wir die Mitgliedstaaten Frankreich, Irland, Griechenland und Italien auf, dieses Abkommen so schnell wie möglich zu ratifizieren.

soziale Gerechtigkeit, ökologische Stabilität. Zur gesamtwirtschaftlichen Stabilität gehört auch die Bekämpfung der Korruption. Der durch Korruption verursachte Schaden für die Wirtschaft wird in einem offiziellen vietnamesischen Bericht von 2012 mit 1,7 bis 3,3 des Bruttoinlandsprodukts beziffert. Im Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International steht das Land auf Platz 119 von 175 Ländern. Die vietnamesische Regierung hat Gegenmaßnahmen ergriffen, es müssen aber noch konsequentere und weitreichendere Schritte unternommen werden. In dieser Woche findet in Hanoi der Menschenrechtsdialog EU Vietnam statt. Auch im vorliegenden Rahmenabkommen fordern wir ein deutliches Umsteuern der Regierung, um freie Meinungsäußerung zuzulassen, auch wenn sie Kritik am Regierungshandeln beinhaltet. Es gibt Zensur im Internet, soziale Medien und Websites werden oft blockiert. Fast alle Print und Funkkanäle sind staatlich kontrolliert. Vietnam ist derzeit Mitglied im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen und hat sich der allgemeinen Überprüfung des Menschenrechtsschutzes unterzogen. Es würde hier zu weit führen, alle Menschenrechtsverletzungen aufzuführen. Unterstreichen möchte ich nur, dass Vietnam zugesagt hat, Verbesserungen beim Recht auf freie Meinungsäußerung umzusetzen und ebenso eine unabhängige Zivilgesellschaft zuzulassen.

Es wird eine institutionelle Verknüpfung zwischen dem Freihandelsabkommen und dem Partnerschafts und Kooperationsabkommen geben. Damit ist sichergestellt, dass Grundsätze bei Menschenrechten und Rechtstaatlichkeit ein wesentlicher Teil der Beziehungen zwischen der EU und Vietnam sind auch bezogen auf den Handel zwischen beiden Parteien. Die Kommission muss noch unbedingt die von der dem EU Bürgerbeauftragten angemahnte Menschenrechts Folgenabschätzung nachholen. Auch im Bereich der Außen und Sicherheitspolitik kam es 2014 im Südchinesischen Meer zu Konflikten zwischen chinesischen und vietnamesischen Fischern. Wir begrüßen es sehr, dass die Staatsoberhäupter beider Staaten sich darauf verständigt haben, den Seestreit mit friedlichen Mitteln beizulegen. Ebenso begrüßen wir, dass Vietnam im Frühjahr 2015 seine offizielle Unterstützung für den Antrag der philippinischen Regierung erklärt hat, zu den chinesischen Gebietsansprüchen im Südchinesischen Meer den Ständigen Schiedshof in Den Haag anzurufen.

Ich danke noch einmal auch allen Schattenberichterstattern für eine sehr konstruktive und gute Zusammenarbeit.